Ha sido la comisaria la que ha dicho que estamos viviendo una situación crítica. Yo comparto esa afirmación y creo que comercio es progreso, que comercio es paz, y creo que los muros, las murallas, hoy se sitúan en el paleolítico de la historia europea. Y precisamente lo que tenemos que construir, como dice muchas veces la comisaria Malmström, son puentes y no muros. Es evidente que estas negociaciones son muy importantes.